Señor presidente, de nuevo acabamos de tener un debate sobre las inversiones en el exterior del Banco Europeo de Inversiones, en el que ha quedado de manifiesto la importancia que tienen sus actividades para acompañar las prioridades políticas de la Unión Europea. El informe que debatimos ahora va mucho más allá de un programa concreto y lo que pretendemos es dar una visión general sobre las actividades del BEI tanto dentro de la Unión como fuera y, sobre todo, marcar el camino que desde el Parlamento creemos que tiene que seguir en los próximos años para que sus actuaciones se acompasen con las decisiones de la Unión. El BEI ha demostrado ser un actor clave en la movilización de la inversión pública y privada al servicio de las políticas europeas, reforzando la competitividad de los Estados miembros, apoyando la economía real, la creación de empleo, o también, por ejemplo, financiando la innovación en las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, por ejemplo, este Parlamento apoyó y trabajó para la ampliación del plan de inversiones europeo como un instrumento para reforzar la inversión dentro de la Unión Europea, haciendo una serie de modificaciones para resolver los problemas que detectamos en su primera versión. Porque desde luego si queremos lograr con éxito los objetivos que como Unión nos hemos propuesto, debemos mirar además de la sostenibilidad económica otro tipo de criterios a la hora de valorar los proyectos, como pueden ser los criterios sociales, los medioambientales o los de cohesión territorial. De hecho, este año el BEI tiene previsto acometer una revisión de sus criterios de préstamo energético. Y creemos que es una magnífica oportunidad para adaptarlos a los nuevos compromisos que como Unión Europea hemos adquirido a través del Acuerdo de París. Así que, desde este Parlamento les animamos a enfocar su política energética hacia proyectos de eficiencia energética y de energías renovables.

Y, en este sentido, también valoramos positivamente no solo la existencia de una estrategia sobre igualdad de género en el Grupo BEI, sino el recién aprobado plan de acción en materia de igualdad. Espero que este plan de acción empiece a dar sus frutos rápidamente y que esto se vea reflejado en la actividad del Banco. Siguiendo con los criterios que tienen que guiar las actuaciones del BEI, me parece fundamental destacar la vertiente social de las inversiones. No podemos olvidar que las tres instituciones acaban de firmar el acuerdo sobre el pilar social y que, por lo tanto, el BEI debe poner todo su empeño para conseguir que ese acuerdo pase del papel a la realidad. En los últimos años, en este Parlamento ―y lo hemos visto en el debate anterior también— hemos hecho de la lucha contra el fraude fiscal, la evasión y el blanqueamiento de capitales una de nuestras máximas prioridades. En este sentido, hemos pedido una política ambiciosa sobre jurisdicciones no cooperadoras. Reconocemos los avances en esta materia del BEI y consideramos que está en una posición privilegiada para liderar una política estricta y ejemplar en temas de fiscalidad. Otro de los temas a los que este Parlamento siempre da especial importancia es todo lo que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Teniendo en cuenta el volumen de negocios que tiene el BEI y su cada vez mayor presencia en el desarrollo de las políticas de la Unión Europea y, sobre todo, que el presupuesto comunitario avala gran parte de esas operaciones, es fundamental que se garantice un auténtico control público de sus actividades, de la selección de proyectos y de

La transparencia en la aplicación de las políticas públicas es fundamental, ya que, por un lado, favorece la credibilidad del banco y de las instituciones y, por otro, facilita también el control de la inversión movilizada, de los intermediarios financieros, de los beneficiarios finales y sobre todo de la eficacia y de la sostenibilidad de los proyectos financiados. Presidente Hoyer, usted es perfectamente consciente de los retos a los que nos enfrentamos en la Unión Europea y estoy convencida de que de nuestra cooperación dependerá que alcancemos nuestros éxitos y que los resultados sean los que los ciudadanos están esperando.